Szanowna Pani Rzecznik! Chciałbym Pani pogratulować ponownego wyboru na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to najlepszy możliwy wyraz uznania dla dotychczasowej Pani pracy. Również to sprawozdanie wystawa Pani aktywności w 2018 roku jak najlepsze oceny. Grupa ECR oczywiście w pełni ten tekst popiera. Początek kadencji to jednak o wiele lepsza okazja, aby mówić o przyszłości niż o przeszłości. Chciałbym bardzo poprosić, aby zwróciła Pani szczególną uwagę na problem braku przejrzystości procesu decyzyjnego w ramach negocjacji trójstronnych, tzw.

Niestety ta procedura staje się karykaturą tego, czym powinna być. Najbardziej jaskrawym tego przykładem są prace nad pakietem mobilności, w których miałem okazję uczestniczyć. Wrażenie deficytu demokracji w Unii Europejskiej to wina braku transparentności przy tworzeniu prawa europejskiego. Jestem przekonany, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przyjrzeć się praktyce jego tworzenia ze szczególną uwagą.